Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Wir müssen mit Bewunderung auf die Menschen in der Ukraine schauen, insbesondere auf die, die zu Hunderttausenden im Laufe der Monate auf den Maidan gekommen sind. Viele von unseren Kolleginnen und Kollegen waren verschiedentlich da.

Deswegen sind die europäischen Werte Rechtsstaatlichkeit und Demokratie von entscheidender Bedeutung. Wenn die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, sollten sie nach diesen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit eine neue Ukraine stellt sich dar zur Verantwortung gezogen werden. Dies im Zusammenhang mit der internationalen Gemeinschaft. Diese Oppositionsführer des Maidan haben auch ungeheuren Mut bewiesen, als sie beispielsweise dieses Abkommen unterzeichnet haben, das einer der Gründe war neben den Sanktionen, neben der Gewalt, neben der Leistung des Maidan und anderen Gründen, dass die Gewalt beendet wurde und die Implosion dieses Regimes plötzlich in Stunden geschah.

Wir müssen finanzielle Hilfe sehr schnell leisten.

Diese historische Chance darf nicht vergehen und es darf nicht dazu kommen, dass dieses Land in die Pleite hinein rennt! Und Russland kann auch seine Verantwortung zeigen. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Einheit des Landes gewahrt und Minderheiten geschützt werden.

Es darf keinen Anlass, kein Alibi geben.